Dabei muss eines ganz klar sein Wenn ein UN Mandat ausgesprochen wird und wir Österreicher sind ein bisschen restriktiv auf diesem Gebiet dann auch konsequent und notfalls auch zum Schutz der Unterdrückten mit der Waffe in der Hand.